V bistvu glih ne, no. Jaz se bom samo zahvalil, ministru za odgovor, pa upam, da bo naredil tisto, kar je, danes povedal, no. Hvala.